nokkur reynsla hefði fengist af þeim í einni málstofu hefur því verið safnað saman á undanförum árum ýmsum atriðum sem hafa þyrfti hliðsjón af þegar til endurskoðunar starfsins kæmi og ýmist þyrfti að hafa skýrari eða breyta á fundum mínum með formönnum þingflokkanna voru fleiri atriði þingskapanna til umræðu en hreyft er við í þessu frumvarpi þar á meðal um ræðutíma nefndarskipunina og fleira atriði sem miklu máli skipta um störf þingsins en þar er hins vegar ágreiningur uppi og því eru þau atriði lögð til hliðar að þessu sinni og eru í þessu frumvarpi því eingöngu lagðar til tæknilegar breytingar og breytingar sem samkomulag er um milli þingflokksformanna sem undirbjuggu málin með forseta ég

ég tel brýnt að það leggist allir á eitt stjórnarmeirihlutinn hverjir sem hann skipa stjórnarandstaðan og líka ríkisstjórnin markmið okkar að að vera að bæta starfshætti hér á þinginu og treysta stöðu alþingis og virðingu meðal þjóðarinnar ég vil geta þess sérstaklega að rætt var í hópi okkar flutningsmanna um starfstíma alþingis og þær hugmyndir sem fram hafa komið hér í þinginu meðal annars á þingskjölum um að lengja hann samstaða varð ekki um annan þingsetningardag að hausti en nú er til dæmis að flýta honum og hann yrði um miðjan september en áfram verður kannað hvort lengja megi starfstíma þingsins með öðrum hætti ég sé ekki ástæðu til að fjalla frekar um efnisatriði þessa frumvarps með því eru ágætar skýringar á einstökum ákvæðum eins og þetta mál er vaxið og það er samkomulagsmál milli þingflokkanna og efni þess er kunnugt þingmönnum legg ég ekki til að málið fari til nefndar